Závery z minulotýždňového stretnutia Rady ministrov musím hodnotiť ako nie celkom vyvážené, navyše mám taký pocit, keďže sa touto problematikou dlhodobo zaoberám, že nás nikam výrazne neposunuli v našom úsilí o mierové spolužitie

Takisto by som chcela povedať, že viem, že máme na viac. Máme na to byť nielen sprostredkovateľom, ale aktívnym sprostredkovateľom tohto mierového procesu, a že musíme nástojiť na tom, aby sa riešenie tejto katastrofálnej situácie javilo rovnaké a bolo rovnaké a prijateľné pre oba štáty, aby sa na ňom oba štáty, alebo aby sa na ňom Palestína aj štát Izrael aj rovnako podieľali. Rada sa snažila vyzvať Palestínčanov, aby sa vrátili za rokovacie stoly, aj napriek ich nesúhlasu s niektorými izraelskými opatreniami, a aj my trváme na tom, aby sa zbytočné prekážky, ktoré sú kladené mierovému procesu, čo najskôr odstránili.

Rovnako však je neprípustné, aby sme vystavili štát Izrael a nedokázali ho obrániť aktívne proti všetkým útokom a teroristickým aktivitám, ktoré smerujú na občanov štátu Izrael. Chcem, samozrejme, zdôrazniť, že treba rešpektovať aj medzinárodný právny rámec, bez ktorého nemožno dúfať v stabilný vývoj tohto regiónu. Myslím si, že my Európania, Európska únia a občania našich štátov sú pripravení podať pomocnú ruku, a ja budem želať pani barónke Ashtonovej, aby sa jej jej misia v tomto regióne podarila a aby prišla z regiónu s dobrými správami.